My samozřejmě nejsme vyšetřující orgán, nemůžeme zasahovat do nezávislé činnosti justičních orgánů na Maltě. Na druhou stranu základy právního státu, hodnoty právního státu jsou evropské hodnoty a je naší morální povinností v tuto chvíli říci jasně, že činíme jakýsi dohled nad tím, jak politická reprezentace, ale hlavně justiční orgány na Maltě celou věc vyšetří. Budeme činit vše pro to, aby opravdu tyto orgány efektivně konaly, vyšetřily pachatele této ohavné vraždy, tohoto ohavného zločinu a aby tito pachatelé byli potrestáni, včetně případně těch z okruhu politických vod, kteří třeba o tomto ohavném zločinu měli informace a věděli o něm.